La prévention de la radicalisation, la surveillance des réseaux qui sont utilisés de main de maître par les terroristes pour leur propagande morbide, notamment à l'égard des jeunes et la lutte contre le trafic d'armes doivent être nos priorités. Je me réjouis des propos de M. le ministre représentant la présidence en exercice.

Il y va de cette politique de sécurité commune que nos concitoyens européens appellent de leurs vœux.